frú forseti hér er á ferðinni eitt af þessum litlu málum sem sjaldnast vekja mikla eftirtekt hjá alþingi en varða okkur þó mjög miklu það er felur í sér innleiðingu á gerðum og tilskipunum í krafti e e s samningsins með þessari þingsályktunartillögu sem hér er lögð fyrir alþingi til fyrstu umræðu er ríkisstjórnin að leita heimildar til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem auðkennd er með númerinu hundrað tuttugu og sjö tvö þúsund og sjö um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn en hann fjallar um umhverfismál og fella inn í samninginn tilskipun evrópuráðsins og evrópuþingsins um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og sömuleiðis niðurfellingu á tilskipun ráðsins sem auðkennd er níutíu tvö hundruð tuttugu e b e og auk þess sex ákvarðanir sem hver um sig felur í sér nánari útfærslu á einstökum efnisatriðum tilskipunarinnar fyrstnefnda gerðin það er tilskipun tvö þúsund og eitt átján e b um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins níutíu tvö hundruð tuttugu e b hún kallar á lagabreytingar hér á landi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar var því tekin með stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu íslands þannig háttar hins vegar svo til að það er til í íslenskum rétti lagastoð hvað varðar hinar gerðirnar sex og af þessum sökum mun ég einungis ræða í þessari stuttu framsögu efni þeirrar tilskipunar sem gerður var stjórnskipulegur fyrirvari við en gæta duga að vísa til tillögunnar sjálfrar hvað efni hinna varðar segja má að meginefni þessarar tilskipunar feli í sér mun ítarlegri málsmeðferðarreglur en eldri tilskipun gerði en það er hins vegar rétt að ítreka það að þessi tilskipun felur ekki í sér þann tilgang að reyna að koma í veg fyrir sleppingu eða markaðssetningu lífvera sem hafa breyttar erfðir það sem án efa er mikilvægast í þessari tilskipun er að með henni er réttur almennings til þess að koma að þessum málum aukinn meginefni hennar kveður á um aukinn rétt fólks til aðkomu að málum áður en endanleg ákvörðun um veitingu leyfis er tekin í tilskipuninni felst ákveðin skylda til þess að tryggja samráð við almenning þegar kemur að undirbúningi allra ráðstafana á þessu sviði auk þess sem það er kveðið skýrt á um það að það skuli fræða almenning um ráðstafanir sem verða gerðar vegna framkvæmdar á tilskipuninni það er ráðgert að hún eða innleidd með breytingum á lögum um erfðabreyttar lífverur sem hæstvirtur umhverfisráðherra hefur þegar lagt fyrir þingið í því frumvarpi er lagt til að þar bætist við nýr kafli við þau lög sem fyrst voru samþykkt í tíð minni sem umhverfisráðherra hér á síðustu öld og þessi kafli varðar sem sagt upplýsingagjöf til almennings og sömuleiðis skapar hann almenningi rétt til þess að gera athugasemdir vegna umsókna sem fram koma um að setja lífverur sem eru erfðabreyttar eða vörur sem innihalda þær á markað það má segja að áhrifin

þær munu í fyrsta lagi sem betur fyrst og fremst gæta hjá almenningi sem mun nú njóta aukinn réttar til upplýsinga og sömuleiðis þess réttar að við hann sé haft samráð þegar veitt eru leyfi til þess að setja erfðabreyttar vörur eða lífverur á markað í öðru lagi mun áhrifa tilskipunarinnar gæta svolítið hjá umhverfisstofnun vegna þess að það er hún sem mun á öxlum sér bera skylduna til þess að veita almenningi upplýsingar og sömuleiðis er það umhverfisstofnun sem ber af stjórnvaldsins hálfu að efna til þess sem af þessari ályktun og þeim lögum sem mun stofnast til af frumvarpi hæstvirts umhverfisráðherra varðar umsóknir um leyfi til þess að sleppa eða setja á makað lífverur sem eru erfðabreyttar eða þá vörur sem innihalda þær það er rétt að geta þess enn fremur að þeim sem sækja um slíkt leyfi verður gert að framkvæma mat á þeirri áhættu gagnvart umhverfinu sem fylgir sleppingu eða markaðssetningu þetta eru þau þríþættu áhrif sem munu vakna við innleiðingu þessarar tilskipunar ég gat um það frú forseti hér í upphafi að þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallaði á lagabreytingu í því tilviki sem ég hef hér rakið og þess vegna var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara þess vegna er með tillögunni verið að óska eftir því að alþingi veiti samþykki sitt fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem felst í ákvörðuninni

það megi létta af hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg til frú forseti að þegar umræðu um þessa tillögu verður lokið verði henni vísað til